Riscul cu care ei se confruntă este mai ridicat decât în cazul conducătorilor de autovehicule. De aceea, consider că este binevenită simplificarea cadrului juridic actual, iar în acest context trebuie să se acorde mai multă importanță aspectelor legate de mediu, siguranță și supravegherea pieței. Totodată, trebuie să avem în vedere îmbunătățirea pieței interne, precum și protejarea intereselor publice esențiale. Doar în acest fel vom putea ajunge la o mobilitate urbană mai eficientă, sigură și ecologică.

Pentru a ajunge la o supraveghere mai eficientă a pieței europene, trebuie să fie stabilite etape clare și criterii obligatorii.